La liberté d'exercer librement son mandat et l'indépendance du parlement sont des éléments essentiels dans une société démocratique. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe en Ouganda, où les représentants de l'opposition ont été soumis à des intimidations.